Voorzitter, Europa heeft zich te eenzijdig op de euro gericht en deze mammon staat nu op instorten.

Tegelijk zien we allerlei rampen zich voltrekken oplopende werkloosheid, grote publieke en private schulden. Nog nooit in de geschiedenis zijn zoveel mensen depressief geweest.

Dat is geen basis voor een duurzaam bestaan en een duurzaam economisch beleid. De komende Europese Raad zou er daarom goed aan doen een paar echte bestuursvragen te bespreken zoals Hoe kunnen we weer een Europa van normen en waarden worden?